klukkan sex í dag fer fram utandagskrárumræða um símhleranir á árunum nítján hundruð fjörutíu og níu til nítján hundruð sextíu og átta málshefjandi er háttvirtur þingmaður helgi hjörvar dómsmálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti leggur til með vísan til fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að vikið sé frá ákvæðum um lengd þingfunda á þessum